Señor Presidente, señor Comisario, la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia deja clara la pertinencia de mantener este programa.

Debemos abordar la modificación del Reglamento vigente para que, manteniendo los elementos fundamentales del mismo, se logre articular un mecanismo de puesta en marcha del programa que permita mejorar su planificación.